forseti það vakti athygli mína í ræðu háttvirts þingmanns sá kafli þar sem hann fjallaði um fjórða valdið í þjóðfélaginu sem eru fjölmiðlar en hann er eins og menn vita fyrrverandi formaður blaðamannafélags íslands sem ég er enn biðfélagi í og hann væntanlega líka það er ekki ofsögum sagt að fjölmiðlar beri mikla ábyrgð í lýðræðisskipan okkar og ekki síst þegar samfélagið er jafnfjölbreytt og hraðinn jafnmikill alþjóðavæðingin jafnmikil og hún er við getum ekki verið sérfræðingar í öllu eða fylgst nákvæmlega með það er hlutverk fjölmiðla að leita svara að rýna undir yfirborðið og veita upplýsingar til almennings á gagnrýninn hátt við vitum að fjölmiðlar hafa líka beitt sjálfsgagnrýni hafa verið gagnrýndir núna að undanförnu og þeir hafa líka beitt sjálfsgagnrýni og komist að þeirri niðurstöðu að þeir hafi kannski aðeins flotið með straumnum eins og margir gerðu ýtt undir neyslukapphlaupið og aðdáunina á því sem ég vil kalla nýríka nonna og félögum hans ein ástæðan fyrir tortryggni gagnvart stjórnvöldum ríkisstjórn ráðuneytum og fjölmiðlum í þessu samfélagi eru fréttir sem bárust af fundi sem haldinn hefði verið í húsakynnum háskólans í reykjavík held ég fyrir nokkrum dögum þar sem saman voru komnir að ég held þrír aðstoðarmenn ráðherra þar á meðal sá sem hér talaði háttvirtur þingmaður róbert marshall og útvaldir fulltrúar fjölmiðla ég vil nota þetta tækifæri og spyrja þingmanninn og aðstoðarmann samgönguráðherra hvað fór fram á þessum fundi